Paní předsedající, já se shoduji rovněž se svými předřečníky, že tyto rozvojové strategie představují skutečně platformu pro nadnárodní spolupráci. Je důležité hledat synergie, je důležité spolupracovat, koordinovat své aktivity. Ovšem přikláním se rovněž k tomu, co řekl pan zpravodaj ve své zprávě i při svém vystoupení, že má pochybnosti o kvalitě implementace.

To zdůrazňovala i kolegyně Breso.

Pak je i já v tomto smyslu rovněž podporuji. Pokud by mělo docházet k tříštění nebo duplicitám, tak si myslím, že si tuto podporu nezaslouží.